Signora Presidente, onorevoli colleghi, la crisi finanziaria ha dimostrato quanto sia importante poter disporre di strumenti finanziari come Progress, al fine di creare nuove imprese e promuovere l'occupazione e garantire che disoccupati, persone svantaggiate e microimprese abbiano accesso al credito. Il microcredito è anche uno strumento di politica sociale, inteso ad offrire una possibilità a quanti si trovano in una situazione sociale complicata.

La Commissione e gli Stati membri dovrebbero istituire punti di contatto per promuovere la conoscenza di questo strumento tra i potenziali beneficiari e i cittadini in generale e fare opera di sensibilizzazione riguardo all'esistenza dello strumento e ai vantaggi che esso offre e alla modalità di accesso, soprattutto nelle regioni periferiche. Progress dovrebbe tenere conto maggiormente del valore aggiunto che i progetti possono portare in regioni caratterizzate da svantaggi naturali o demografici, gravi e permanenti, penso ad esempio alle regioni del Sud Italia, da cui provengo, dove la creazione di posti di lavoro, in particolare per i giovani, è una priorità cui va data una risposta.